Hvala za besedo, predsedujoči. Glejte, z gasilsko lojtro lahko splezaš v drugo nadstropje gorečega stanovanja, s humvijem, še manj pa z oshkoshem pa se pa ne moreš peljati čez Pokljuko, ne, ker ni narejen, ker ni narejen za to področje, ampak je narejen, da servisira Natovo imperialistično agendo, recimo, v Afganistanu. In ne gre zato, da bi mogli zaščititi slovenskega vojaka na misiji v Afganistanu, gre za to, da slovenski vojak tam sploh nima kaj iskati in the first place, ne. Naj bo doma in ščiti domovino. Kar smo izvedeli od gospoda predsednika vlade v njegovem odgovoru je dvoje. Prvič, nakup oklepnikov Oshkosh ne bo preklican. Čeprav poteka popolnoma netransparentno, poteka mimo javne razprave. V borih treh tednih se mu je cena podvojila, vprašanje, kam bo še šla. Druga stvar, ki smo jo izvedeli, je, da ja, namerava aktualna vlada predložiti proračun, v katerem se bojo dvignili izdatki, pa ne za obrambo, ampak za vojsko. Pa spet ne za vojsko, ki bi ščitila domovino, ampak za vojsko, ki bo servisirala potrebe Nata. In bomo očitno dobili proračun, ki bo gradil srednjo bataljonsko skupino, seveda, ponovno ne za obrambo domovine, ampak zato, da bo, a, nasitil mednarodne, najbrž ameriške orožarje, in, b, da bo lahko igral svojo vlogo podizvajalske vojaške sile v tretjem svetu, potem ko bojo Američani uničili vse pred sabo, ne, bojo poklicali svoje zaveznike, da grejo špilat milice na okupirana območja. Med njimi tudi nas. Na drugi strani pa ima slovenska družba realne potrebe, potrebe po tem, da slovenske državljanke in državljani niso bolni, da se vlaga v zdravstvo. Potreba po tem, da ne zaostajamo v razvoju, da se vlaga v znanost, potrebe po tem, da okrepimo šolstvo, da okrepimo infrastrukturo, ne pa da moderniziramo Nato ekspedicijski korpus, železnic pa očitno ne. In zato želim, zahtevam, če hočete, da se o odgovoru gospoda predsednika vlade opravi razprava v tem državnem zboru, preden bo prepozno, preden preveč denarja odide za naslednjo, afero na področju oborožitve, preden se proračun zapre toliko, da bodo ta sredstva za vekomaj izgubljena za blaginjo in razvoj te države. Ker očitno je Natov orožarski lobi zgolj po treh mesecih aktualne vlade našel svoj kanal in svojo pot do predsednika vlade, ki je postavil pač prioriteto tujih centrov moči nad, blaginjo lastnih državljank in državljanov.